în a susține proiectele care sunt necesare pentru decarbonizare la nivelul Uniunii Europene. În cazul României, este vitală prezența Băncii Europene de Investiții pentru că necesarul de investiții pe care eu l am văzut într un studiu prezentat în luna decembrie este de 80 de miliarde de euro pentru următorii zece ani, adică 4 din PIB, care ar trebui cheltuiți în fiecare an începând din acest an este o sumă enormă și, fără sprijinul Băncii Europene de Investiții, pentru noi va fi foarte greu, și sper ca acest lucru să se întâmple pentru că în trecut Banca Europeană de Investiții a sprijinit mai mult țările care sunt cele mai bogate din Uniunea Europeană și puțin sau deloc pe cele care aveau nevoie mai mare de ajutor.